Gospodine predsjedniče, podržavam izvješće kolegice Gallo o prijedlogu Direktive o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima i izdvajanju dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima na unutarnjem tržištu, a sve u svrhu paneuropskog licenciranja glazbenih djela i smanjenja transakcijskih troškova korisnika i pružanje jednakog ulaska na tržište svima. Ova je direktiva po prvi puta napravljena na način da upućuje na problem zajedničkog upravljanja autorskim i srodnim pravima, izdavanja dozvola važećih u više zemalja te uključuje potrebu za aplikacijom načela supsidijarnosti i proporcionalnosti pri transponiranju u nacionalno zakonodavstvo.